Všeobecne známym faktom je, že železničná doprava patrí medzi najbezpečnejšie spôsoby dopravy v EÚ. Ak však k nehode dôjde následky na životoch, zdraví ale aj majetku sú žalostne vysoké. Vzhľadom na rýchly vedecko technický pokrok považujem za potrebné pravidelne modernizovať existujúce bezpečnostné podmienky pre cestujúcich, zamestnancov železníc a ostatných ľudí, ktorí prídu do styku so železničnou dopravou v profesionálnom alebo súkromnom živote. V Európskej únii naďalej pretrvávajú značné rozdiely medzi bezpečnostnými normami, ktoré negatívne ovplyvňujú fungovanie európskych železníc ako celku a oslabujú ich konkurencieschopnosť a príťažlivosť hlavne pre cezhraničných cestujúcich.